Herr Präsident, Herr Kommissar Vella, verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Sie wurde 1966 also vor über 50 Jahren schon gegründet, weil der Rote Thun im Atlantik in einer ganz schwierigen Situation war und zu kollabieren drohte. Das bedeutet schon, dass hier natürlich auch alle Anrainerstaaten um den Atlantischen Ozean Nordatlantik, Südatlantik zusammenarbeiten müssen.

Wir haben es gehört, auch von der Kollegin Briano, dass hier natürlich auch eine komplizierte Situation im mediterranen Bereich ist. Die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten hat das Verhandlungsmandat an die Kommission übertragen, und die Kommission ist sozusagen dann in dieser ICCAT Konferenz die maßgebende und verhandelnde Institution, die hier über die entsprechenden Quoten

Eine Delegation des Europäischen Parlaments hat dort nur Beobachterstatus, aber wir müssen dann letztendlich die Ergebnisse Gabriel Mato hat es vorhin gesagt implementieren. Dass da ein Verzug von über zehn Jahren ist, ist einfach nicht hinnehmbar. Kommissar Vella hat es vorhin noch mal gesagt Sie werden daran arbeiten, dass diese Zeiträume in der Zukunft verbessert werden. Es ist auch so, dass die Kontrolle über die Fischereifahrzeuge, die eine ICCAT Konzession und auch eine Eintragung in den entsprechenden Schiffsregistern haben, verbessert werden muss, auch über die Möglichkeiten der Datenübertragung per Satellit etc. Sie ist auf einem guten Weg, aber wir müssen gemeinsam sehen, dass gerade diese illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei, nämlich die im wahrsten Sinne des Wortes Schwarzfischerei, bekämpft werden muss. Der Rote Thun und auch die anderen Thunfischarten sind wieder in einem Bestand, wo man sagen kann Wir haben diesbezüglich eine Zukunft. Und es ist auch gut, dass die Zusammenarbeit mit China, auch mit Taiwan und auch mit Japan in den letzten Jahren wieder Fahrt aufgenommen hat. Wenn wir eine Situation haben, dass ein südkoreanisches Schiffsregister anzeigt, dass ein Fischereifahrzeug, ein Langleinenfänger, verkauft worden ist, ohne dass es eine Konzession hat, und versucht, in den afrikanischen Gewässern illegal Thunfisch zu fangen, dass er dort aufgebracht wird, an die Kette gelegt werden kann das sind Dinge, wo wir diesbezüglich wirklich auch sehr positive Tendenzen

Aber was das Umladeverbot für die Fänge im Atlantik oder auch in den anderen Gewässern unsere Flotte fischt ja auch im Indischen und im Pazifischen Ozean betrifft Das ist ein ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil für alle anderen Mitglieder der ICCAT, die das nicht berücksichtigen müssen. Bei der Kontrolle der Bekämpfung der illegalen Fischerei das habe ich schon erwähnt müssen wir noch viel besser zusammenarbeiten, und die Quotenverteilung gerade für die Klein und handwerkliche Fischerei das steht auch in der Grundverordnung drin muss uns in besonderer Weise am Herzen liegen, damit die auch dort eine Überlebenschance haben.